Eben weil ich weiter denke als bis zur Nasenspitze, muss ich auch sagen, dass es manchmal Interessensgegensätze gibt.

Ja, genau!

Aber ich will nicht, dass eine neue Struktur gebaut wird, damit man sozusagen das, was von unten gewachsen ist, damit an den Rand drängt und wegschiebt. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass das ein bisschen ein Hintergrund in der gesamten Debatte ist.